Gospodine predsjedniče, želim se zahvaliti gospodinu McAllisteru na ovom uravnoteženom i objektivnom izvješću. Svi se večeras slažemo da Srbija jest postigla određeni napredak u procesu pristupanja Europskoj uniji, ali za područja kao što je vladavina prava, neovisnost pravosuđa, može se reći da još uvijek nisu zaživjela u praksi.

Stalno ponavljamo da je neophodna normalizacija odnosa s Kosovom, gdje se očekuje veći angažman Srbije, a osim toga vrlo je važno da Srbija uskladi svoju vanjsku i sigurnosnu politiku s politikom Europske unije. Posebice ovdje mislim na njihov odnos prema Rusiji. Što se tiče dobrosusjedskih odnosa, bilateralna pitanja vezana uz druge zemlje, posebno uz Hrvatsku moraju se što prije riješiti. Potrebno ih je hitno riješiti kako bi regionalna suradnja bila moguća i kako bi Srbija nastavila graditi svoju europsku budućnost. Srbija jednostavno mora prilagoditi svoju vanjsku politiku europskoj politici, produbiti dijalog s Kosovom i povećati napore u rješavanju svih preostalih bilateralnih pitanja. Slažem se s gospodinom Hökmarkom da moramo raspravljati i da je puno bolje omogućiti Srbiji da otvara poglavlje i da se na taj način približava Uniji, nego je priječiti. Naravno, da se u tome slažemo, svjesni onoga što je Hrvatska prošla na svom putu, ali tražimo pravedne kriterije i ispunjavanje kriterija, kao što smo to napravili mi.